Señor presidente, las epidemias y los virus no entienden de fronteras y, por tanto, la epidemia de coronavirus sigue extendiéndose en China. Europa se ha distinguido siempre por hacer frente a emergencias sanitarias en todo el mundo, en la detección precoz y en la prevención. Diecisiete años después de la epidemia de síndrome de respiración agudo, las lecciones aprendidas tenemos que ponerlas en marcha para contrarrestar esta epidemia. La Unión Europea es ejemplo en el mundo de solidaridad, de cooperación, de eficacia, pero también a la vez somos líderes en el mundo en prevención y en atención sanitaria. Por tanto, tenemos la obligación de apoyar a cualquier país en dificultad, en el respeto de esos principios de solidaridad y cooperación en los que se ha construido la Unión Europea, y, por ello, también debemos exigirle a China transparencia e información. Porque pensamos que la Unión Europea debe activar el Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias para facilitar estas acciones de asistencia y de asesoramiento a China, así como a otros países afectados, y también para poder coordinar la respuesta temprana en los Estados miembros y la prevención en los Estados miembros.

Europa tiene que garantizar la defensa de la salud pública de sus ciudadanos, como también de los ciudadanos del resto del mundo.